Voorzitter, het spijt mij, maar dit verslag over het uitbreidingsbeleid getuigt van een ontstellende wereldvreemdheid. Zo wordt op geen enkel moment de vraag gesteld of de Europese Unie op dit moment geen andere katten te geselen heeft dan de verdere uitbreiding met nieuwe lidstaten?

Misschien heb ik eroverheen gelezen, maar nergens in dit verslag wordt aandacht besteed aan de absorptiecapaciteit van de Europese Unie om bepaalde kandidaat lidstaten op te nemen.

In paragraaf 28 bijvoorbeeld is men ingenomen met de zogenaamde positieve agenda voor Turkije, terwijl men in de volgende paragraaf benadrukt dat kandidaat lidstaten verbeteringen moeten boeken op het vlak van democratie en mensenrechten. En wat betreft Turkije is dit wel een eufemisme van formaat. Òfwel voldoen kandidaat lidstaten aan de normen om toe te treden, òfwel is dat niet het geval.

En ondertussen zijn de problemen in dat land alleen maar erger geworden denk maar aan al die professoren en journalisten die in de gevangenis zitten vanwege het uiten van een mening. Dit Parlement zou nu eens eindelijk klare taal moeten spreken en pleiten voor het stopzetten van de onderhandelingen met Turkije.